Wir haben insgesamt rund 23 Millionen Klein und Mittelbetriebe in Europa.

Die Krise hat die KMU genauso wie alle anderen getroffen. Es sind in der Regel die KMU, die nunmehr größere Schwierigkeiten haben, an Kredite und Fremdkapital zu kommen. Es gibt daher eine öffentliche Verantwortung, den KMU zu helfen, nicht Opfer von Kreditklemmern zu werden, sondern ihr Innovationspotenzial optimal zu realisieren. Daher hat die Europäische Kommission in den letzten Jahren wiederholt Maßnahmen gesetzt, den Zugang der KMU zu Kapital zu verbessern. Durch die Adaptierung bestehender Programme in den Jahren 2010 und 2011 ist es gelungen, die zur Verfügung stehenden Mittel für finanzielle Instrumente wie Kredite, Garantien auf mehr als 8,1 Milliarden EUR das ist der Stand Ende 2010 zu erhöhen.

unserer Verordnungen zu bedanken, die im Laufe der Jahre notwendig war, um genau auf diese Herausforderungen zu reagieren, um etwa im Bereich von revolvierenden Fonds Betriebskapital als förderfähig zu erklären, um damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Krise, insbesondere in einigen Mitgliedstaaten, zu leisten. Im Jänner dieses Jahres hat die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten einen weiteren Anlauf unternommen, die Programme so zu adaptieren, dass die noch zur Verfügung stehenden Mittel gezielt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze eingesetzt werden, aber auch das Thema der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit war Teil dieser Initiative. Es geht darum, dass diese Reallokation, soweit es eben die vorhandenen Mittel noch zulassen, hauptsächlich eben den KMU zugute kommt, denn sie sind es, die nachhaltig die Arbeitsplätze in Europa schaffen können. Ich darf dieses Bild in Erinnerung rufen Wir haben rund 24 Millionen Arbeitslose, 23 Millionen

Auf Basis dieser Initiative wird es zu einer Reallokation von, aus heutiger Sicht, fünf bis acht Milliarden Euro kommen. Für die nächste Programmperiode hat die Kommission in den Strukturfonds einen klaren Schwerpunkt zugunsten der KMU gesetzt. 80 der EFRE Mittel in den besser entwickelten und 50 der Mittel in den weniger gut entwickelten Regionen sollen für diese Prioritäten, nämlich Innovation in den KMU, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, verwendet werden. Vergessen Sie nicht Die 50 bei den weniger entwickelten Regionen machen in absoluten Zahlen mehr aus als die 80 bei den gut entwickelten.

Dazu müssen wir natürlich auch gemeinsam daran arbeiten, den administrativen Zugang von KMU zu Strukturfondsmitteln zu erleichtern. Ich danke daher auch dem Europäischen Parlament für die Vielzahl an Vorschlägen zur weiteren administrativen Erleichterung. Gleichzeitig erinnere ich daran, dass ein Gutteil der administrativen Herausforderungen auf nationaler und regionaler Ebene liegt. Wir werden zum Beispiel die Umsetzung des Small Business Act auch zum Gegenstand von Ex ante Konditionalitäten machen, jedenfalls haben wir das so vorgeschlagen. Wir brauchen hier eine gemeinsame Anstrengung der europäischen Ebene und der Mitgliedstaaten im Interesse unserer KMU. Lassen Sie mich abschließend zu einem letzten Punkt kommen, der auch schon angesprochen wurde Die Definition von KMU gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Sie wissen, dass die Europäische Kommission diese Definition regelmäßig überprüft und gegenwärtig eine weitere unabhängige Evaluation dazu im Gange ist, die auch die Anzahl der Mitarbeiter und die Umsatzgrenzen in Betracht ziehen wird. Wir erwarten ein Ergebnis dieser Untersuchungen im Frühherbst 2012. Dieses Ergebnis wird dann selbstverständlich sehr offen und breit diskutiert werden, und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob dies zu einer Änderung der gegenwärtigen Definition führen wird.

In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über Wachstum und neue Wachstumsimpulse diskutiert.